Panie przewodniczący! Nie ulega wątpliwości, że traktat lizboński wprowadza daleko idące zmiany dotyczące budżetu i procedury jego uchwalania. Wspomnę tylko o usunięciu rozróżnienia na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe, co powinno wzmocnić pozycję Parlamentu, czy o uznaniu wieloletnich ram finansowych za akt prawnie wiążący.

Mając na uwadze te zmiany, nie możemy jednak zapomnieć o ich efektywnej implementacji, tak aby zapewnić jak najłagodniejsze przejście na nowe zasady. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia beneficjentów unijnego budżetu. Czeka nas zadanie wskazania obszarów, w których tymczasowe wytyczne są najbardziej konieczne. Dlatego chciałbym wyrazić poparcie dla tego sprawozdania, jak również dla wszystkich wysiłków na rzecz przyjęcia środków porządkujących sprawy budżetowe zgodnie z nowym traktatem.